Monsieur le Président, je suis heureuse de défendre aujourd'hui la révision du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation parce qu'avec cette crise financière, cette crise économique, il s'agit aujourd'hui de défendre l'emploi, et nous avons donc à faire front à une crise sociale. Défendre l'avenir de nos travailleurs, c'est, bien sûr, leur offrir la mobilité professionnelle, c'est leur permettre de mieux s'adapter aux besoins de l'entreprise d'aujourd'hui et de demain. La relance économique, l'avenir du travail, la compétitivité de nos pays passent par le développement de ces aptitudes des salariés, qui font la valeur de nos entreprises. Alors, oui bien sûr, lutter contre l'exclusion sociale passe d'abord par l'intégration professionnelle. C'est ce modèle là que nous avons à défendre, c'est ce capital là pour lequel nous devons nous mobiliser.

Notre efficacité politique sera mesurée à la rapidité de l'action que nous avons à entreprendre pour faire en sorte que la validation d'acquis d'expériences, la mobilité, l'adaptabilité puissent être, demain, des leviers forts pour chacun des hommes et des femmes de nos pays d'Europe, pour chacun des hommes et des femmes employés dans nos entreprises.